Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in quest'Aula discutiamo se ampliare e rafforzare Schengen, se permettere quindi la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea senza nessun tipo di controlli ai confini. Io dico invece chiaramente che i controlli ai confini vanno fatti, anzi dico di più le frontiere vanno chiuse, perché in questi anni a circolare liberamente in Europa sono stati i terroristi islamici. O vi siete dimenticati degli attentati di Parigi, Bruxelles, Nizza, Londra, Barcellona?